Spoštovani poslanec, hvala za vaše vprašanje. Bom nanizal par številk. Dogovor s sindikati je bila prioritetna naloga te vlade, ampak tudi brez dogovora bi v devetnajst zaradi spustitve ukrepov, skupaj z višjimi izplačili zaradi napredovanj iz leta dva tisoč osemnajst, masa sredstev s stroški dela v javnem sektorju porasla. Stavkovni sporazum je v letih devetnajst in dvaindvajset ocenjen na tristo osem milijonov evrov obveznosti. Dogovor poleg sprostitev vključuje nadaljnjo omejitev izplačevanja delovne uspešnosti ter trajen zamik napredovanj na prvi december. Upoštevaje postopno realizacijo dogovora o povečanju plač in dodatkov, zamika sprostitve ukrepov ter učinka rednega napredovanja, je za leto dva tisoč devetnajst ocenjena rast stroškov dela s tega naslova dvesto trideset milijonov evrov oziroma pet odstotkov v celotnem javnem sektorju. To pomeni, da za leto dva devetnajst ni razlike v višini mase sredstev za stroške dela v javnem sektorju v primerjavi s stanjem brez dogovora, brez dogovora, le da so ukrepi dogovorjeni in bolje ciljani. Dvig minimalne plače je ocenjen na sedem cela osem milijona evrov. Dodatnih javnih sredstev v letu devetnajst po izločitvi dodatkov in delovne uspešnosti pa petintrideset milijonov evrov v letu dva tisoč dvajset. Obveznosti izhajajo tudi iz sprememb, povezanih s socialno in družinsko politiko, predvsem s spremembo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in ZIPRS, ki je določil višine letnega dodatka za upokojence ter izredno decembrsko uskladitev pokojnin in s katerim se v letu dva tisoč devetnajst več ne posega v usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom. V zmedi z minimalnim dohodkom je vlada zgolj podaljšala odločitev, sprejeto v prejšnjem mandatu, tako da se le-ta ohrani na ravni dvesto dvaindevetdeset cela petinsedemdeset evra mesečno. Za natančno oceno višine dodatnih obveznosti s področja politike socialne varnosti je pomembno še gibanje števila upravičencev in njihovi dohodki ter premoženje, ker jih je odvisna uvrstitev v posamezen dohodninski razred. Usklajevanje pokojnin se je v preteklih letih v luči javnofinančne konsolidacije omejevalo z ZIPRS, tokratne javnofinančne razmere ter zavedanje o položaju upokojencev pa so prispevale k odločitvi o redni in izredni uskladitvi v letu dva tisoč devetnajst, kar pomeni dva cela devet dva cela devet odstotka več iz tega naslova, iz naslova letnega dodatka pa osemnajst milijonov več kot v letu dva tisoč osemnajst. Za financiranje nalog občin je vlada povišala povprečnino s petsto oseminpetdeset na petsto triinsedemdeset cela pet evrov, skupaj za enaintrideset milijonov evrov, s čimer bodo občine lahko pokrivale tudi dodatne obveznosti iz naslova plač in sociale. Predlog novele zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti osemnajst in devetnajst zvišuje dovoljeno število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu državnih organov za največ en odstotek glede na stanje enaintrideseti dvanajsti dva tisoč sedemnajst, s čimer bomo zagotovili ustrezno število zaposlenih v primeru nujnih potreb, predvsem za reševanje kadrovske problematike v zaporih in upravi za probacijo. Določba pomeni možen dvig zaposlenih za oceno devetdeset oseb glede na stanje konec decembra dva tisoč sedemnajst, kar vrednostno pomeni približno tri cela ena milijona evrov letno. Zagotavljanje stabilnosti javnih financ je ena ključnih nalog vlade, ki sistemske rešitve za posamezna področja ekonomske politiki oblikovala in usklajevalo s, skladno s postavljenimi prioritetami. V letu osemnajst je Slovenija peto leto zapored beležila gospodarsko rast. Hkrati zmanjšujemo javni dolg, kar pomeni, da smo manj zadolženi in več ustvarimo. Prepričan sem, da si mi tukaj želimo, da bi bilo vsem bolje. Trg ima svoje zakonitosti in rad bi, da se ga požene, kateri ugodnejši gospodarski in javnofinančni trendi so ustvarili fiskalni prostor, ki ga je možno nameniti za krepitev domače potrošnje, večja potrošnja pa pomeni tudi, da bomo v tem delu domače potrošnje uspešnejši. Hvala.